Ja, najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani minister, kolegice in kolegi. Slovenija je ena redkih držav, če ne pravzaprav celo edina v Evropski uniji, ki nima reguliranega oglaševanja na prostem. Oglaševanje je v bistvu najbolj viden element sodobnega marketinga, brez njega si mi kapitalizma oziroma neoliberalizma sploh več niti predstavljati ne moremo, z njim promoviramo produkte, z njim tržimo produkte. Dobesedno bombardirani smo z oglasi. Marketinške službe pa v želji po dobičku, vedno znova iznajdevajo, neke nove tako imenovane inovativne prakse, prijeme, načine, kako nas, se pravi njihove potencialne potrošnike, čim bolj posiliti s svojimi, produkti. Reklame tako rekoč vidimo povsod, so na ulici, celo v luknjah za golf, na sadju, v barih, na straniščih, po njih hodimo, mimo njih se vozimo. No, in zdaj pridemo do bistva stvari. Septembra lani so ogromno črno škatlasto stavbo mariborskega kinokoncerna ob Dravi oblekle v velikanski barvni pano s trivialno reklamo nekega, mednarodnega trgovskega giganta. To je bil eden bolj izstopajočih, v bistvu pa običajnih, vsakdanjih primerov sodobnega oglaševanja. Jumbo plakati ob cestah, na njivah, raznih zvezkih, nalepke na stebrih, fasadah, prikolicah, avtobusih, svetlobne vitrine in druge podobe dobesedno mrgolijo oziroma kričijo povsod po slovenski krajini, ki se paradoksalno turistom prikazuje kot neokrnjen biser narave. Društvo mariborskih arhitektov je seveda odreagiralo takoj in opozorilo na ta deviantni, neokusni in nestrokovni poseg v prostor, ki uničuje urbano in arhitekturno kakovost stavbe, vendar se nihče ni zares odzval. Nobena inšpekcijska služba ni zaznala nobene kršitve. Zadevo se je zameglilo, nekako utišalo, odgovornost preložilo na sklicevanje na ohlapna pravila in zakone. Tovrstna taktika in filozofija pa še naprej omogočata oziroma dopuščata to intenzivno onesnaževanje oziroma smetenje okolja. Ker se s plakatov na veliko smejijo zlasti top akcije trgovcev in politiki, torej denar in oblast, najbrž ni zgrešen sklep, da bo neukrotljiva stihija Slovenijo z reklamami verjetno preplavljala in dušila še kar naprej. Kljub temu da je bistveno, da je bivalno okolje bistveni del družbe in pravzaprav njeno ogledalo, navzven kaže njen razvoj in njeno kulturo. Zato vas sprašujem minister, ali boste ukrepali, kako, če sploh boste ukrepali na tem področju. Ali razmišljate recimo o regulaciji oglaševanja na prostem? Če, kako, s kakšnimi ukrepi, boste te nestrokovne neokusne posege preprečili? Hvala za enkrat.